Señor presidente, Señorías, quisiera agradecer el trabajo hecho por el ponente, el señor McAllister, en la preparación de este informe, en el que se acoge con satisfacción la voluntad de Serbia de integrarse en la Unión Europea y, sobre todo, de expresar este espíritu constructivo en el proceso negociador como manifestación firme de voluntad política. Yo creo que el informe tiene dos partes muy claras. En una de ellas se subrayan los esfuerzos y los avances que ha realizado Serbia en el contexto de la política económica. Hemos seguido, señor comisario, su discurso en Belgrado, hace tan solo unos días, en el ámbito de la cooperación judicial y policial y también de las relaciones con terceros países —en el caso de Albania—, y también el camino que queda por recorrer en lo que se refiere sobre todo a la libertad de expresión y a la lucha contra la corrupción política. Me gustaría detenerme, señor presidente, en un punto y es el relativo a la aproximación de Serbia a la política exterior y de seguridad común y a las relaciones con Rusia en un momento en el que el presidente de Serbia, en su discurso de toma de posesión, dijo que tenían tres prioridades fundamentales, una que era claramente la de situar a su país en el camino de la Unión Europea, después contribuir a la estabilidad regional y, sobre todo, reforzar sus relaciones con China y con Rusia. Hoy la Comisión Europea ha aprobado su documento sobre la política de defensa y hemos tenido en la Comisión de Asuntos Exteriores a la ministra de Defensa de Alemania. Por eso, señor presidente, me parece particularmente relevante, dentro de este informe, el llamamiento que hace el ponente, el señor McAllister, a la necesidad no solo de avanzar en los capítulos de la negociación —y todos nos felicitamos por ello—, sino de alinear su política con la política exterior y de seguridad de la Unión Europea.

Estamos hablando de política y, por eso, señor presidente, quiero volver a felicitar al ponente por el informe y llamar la atención sobre este importante hecho de su trabajo.